Vorrei anche annunciare che, a partire dall'adozione, avvieremo i lavori per sviluppare un modulo del sistema d'informazione del mercato interno per facilitare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri responsabili della direttiva.